Niemand weet eigenlijk hoe dat moet. Wel weet iedereen dat de gemengde visserij bijvangst oplevert.

Gevolg de zeebodem wordt niet aangetast, brandstof wordt bespaard, er wordt heel effectief gevist zonder bijvangst. Maar uitgerekend die techniek, Voorzitter, wordt nergens toegelaten.